Sori, kako se bo zdravstveni sitem v bodoče financiral v Sloveniji? Kot veste, se je opravila ena velika strokovna debata, v času, prejšnje ministrice. Ta debata teče že dobrih deset let v Sloveniji v strokovnih krogih, kaj se bomo šli oziroma kaj se ne bomo šli. Zaenkrat poteka debata o tem, da, je potrebno izenačiti prispevne, stopnje. Mi imamo zdaj različne prispevne stopnje od trinajst petinštirideset navzdol do nekaj odstotkov od katastrskega dohodka. V preteklosti so pač posamezne socialne skupine poskušale doseči najbolj ugodne, ko se že reče, najbolj ugodne načine, financiranja. In vedno, ko bomo do tega prišli, se bo to nadaljevalo. Stališče, moje osebno stališče je, da moramo imeti odstotek od vseh prihodkov, ki jih državljani na tak nič, drugačen način zaslužimo in nam služijo kot osebni dohodki, to je najbolj pravično, ob seveda dogovorni solidarnosti stopnji. Vi verjetno, veste, da je dogovor, kaka naj bo prispevna stopnja, vedno stvar družbenega konsenza. In v okviru tega tudi osnovno vprašanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da ali ne. Ta debata poteka intenzivno že praktično od samega nastanka. Intenzivirala se je pa leta dva tisoč, s tako imenovano belo knjigo oziroma z ministrom Kebrom, ki je to, idejo, da bi to ukinili oziroma preoblikovali, pripeljal v, v eter. Ta državni zbor, seveda čaka. Ta odločitev, ali bomo prostovoljno zavarovanje preoblikovali, pre, preli, preoblikujemo ga pa lahko samo z neko drugo dajatvijo. In ta druga dajatev v tem primeru, če bi se z, če bi se to zgodilo, pomeni petsto milijonov, evrov dodatnega, denarja. Vsi viri so znani. To so osebni prihodki, to so davki, to so trošarine. In v tem državnem zboru bo pač potrebno sprejeti v nekem trenutku to, to odločitev. Jap, je pa, jo bo pa potrebno sprejeti zelo pretehtano, ker zdaj nam to prostovoljno zavarovanje zagotavlja okrog dvajset odstotkov vseh stroškov, v zdravstvu. In pretirano hitenje brez odgovora, od kod bomo dobili ta denar, bi lahko bilo nevarno za zdravstveni sistem, predvsem pa za žep, za žep posameznika, če se mu kje zgodi. Kljub vsemu je dopolnilno zavarovanje neka dodatna oblika ne solidarnosti, ampak vzajemnosti, krije pa stroške tistega, ki, ki, ki zboli. In ... Tule imamo široko zavarovanje, čez milijon pa pol zavarovancu v prostovoljnem zavarovanju. In kot rečeno, odločitve so bolj ali manj jasne, ali bomo povišali prispevno stopnjo ob hkrati izničitvi ali bomo pa to zadevo so financirali iz nekih drugih, nekih drugih davkov. Debata o, kako stopnjo solidarnosti bomo pri tem dosegli pa, verjamem, da bo zelo pestra.